In dieser Sitzung ist es dem Landwirtschaftsausschuss erneut nicht gelungen, diese Anzahl zu reduzieren. Ich habe deshalb keine andere Wahl, als sie jetzt hier zur Abstimmung zu stellen, weil wir die Abstimmung irgendwann durchführen müssen.

Das ist eine souveräne Entscheidung des Plenums. Wenn Sie das beantragen wollen, können Sie das tun.